Doamnă președintă, în prezent nivelul și protecția de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii și nu susțin o creștere pe termen lung. Schimbările tehnologice, competiția globală și provocările societății cer un sprijin permanent și susțin, de aceea, Fondul InvestEU, pentru că acesta este obiectivul lui finanțare și investiții care să contribuie la dezvoltarea cercetării, inovării și digitalizării. Sigur că asta duce la ocuparea forței de muncă și la creștere economică și atingerea obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. E foarte important să investim în știință, tehnologie, cultură, educație și formare profesională. Un beneficiar important al acestor fonduri poate fi România și trebuie să fie România, care are o resursă umană puternică în toate aceste domenii.